Omnibus II war ja einmal als technische Richtlinie angedacht, infolge der Finanzkrise einige Kollegen haben das auch erwähnt hat sich jedoch die Frage nach den deutlichen inhaltlichen Änderungen gestellt. Die gefundenen Lösungen, glaube ich, sind weitgehend und notwendig, aber wir müssen uns auch immer wieder vor Augen halten, woher wir eigentlich kommen. In der aktuellen Regulierungswelt kalkulieren Versicherungen ihre Rückstellungen zwar in der Regel konservativ, aber dennoch immer pauschal.

Dazu kommt eben auch ein strengeres Risikomanagement mit aufsichtsrechtlichen Prüfungen sowie umfassende Berichtspflichten. Trotz aller Auswirkungsstudien und trotz bereits laufender Vorbereitungen in den Versicherungsunternehmen wird die Umstellung für die Unternehmen sehr kosten und zeitintensiv sein und verlangt auch eine deutliche Stärkung der Kapitalbasis.

Omnibus II, da bin ich mir sicher, ist der richtige und notwendige Schritt dafür. Und mit Blick auf die Kommission möchte ich dabei betonen, dass als nächster Schritt die Finalisierung der delegierten Rechtsakte ansteht. Als Europäisches Parlament werden wir sicherlich darauf achten, dass die Anforderungen der Richtlinie eingehalten werden. Das umfasst das Verhältnismäßigkeitsprinzip, das sich in den Rechtsakten konkretisieren muss. Wer sich in der Richtlinie dazu verpflichtet hat, nach der Komplexität und der Risikostruktur zu unterscheiden, darf nicht über die Hintertür einen Regelkatalog erlassen, der für kleine und mittelständische Unternehmen nicht praktikabel ist. Das bedeutet ebenso, bei den langfristigen Maßnahmen die Effektivität und vor allen Dingen die Stabilität sicherzustellen. Ich möchte deswegen, an Sie, Herr Kommissar, noch einmal appellieren, das Verfahren zu den delegierten Rechtsakten zielgerichtet zu Ende zu führen und das Europäische Parlament dabei konstruktiv miteinzubinden. Denn schließlich wollen wir alle die Anwendung von Solvency II im Jahr 2016 erreichen.